virðulegi forseti góðir landsmenn þjóðin lifir á miklum umbrotatímum líf margra hefur farið úr skorðum og allir standa frammi fyrir því að þurfa að takast á við afleiðingar efnahagshrunsins aðstæður fólks eru þó mjög mismunandi til að vinna sig í gegnum þessar þrengingar enda var fjárhagsstaða fólks missterk þegar áfallið reið yfir og fjárhagslegar skuldbindingar voru af ýmsum toga við þennan risavaxna vanda heimila fyrirtækja og þjóðarbúsins hefur alþingi íslendinga verið að glíma við hátt á annað ár mjög margt hefur áorkast en enn er glímt við stór verkefni eins og atvinnuleysið skuldastöðu þeirra sem verst eru settir og að tryggja þeim örugga framfærslu enn fremur verður alþingi að ávinna aftur traust þjóðarinnar og einnig meðal annars annarra þjóða með því meðal annars að ganga frá þeim skuldbindingum sem þjóðin situr uppi með eftir hrunið þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs hafa aldrei farið dult með það að erfiðir tímar tækju við í kjölfar hrunsins og að sársaukafullar aðgerðir mundu fylgja í kjölfarið sem ekki yrðu umflúnar við þessar aðstæður við lýstum okkur reiðubúin til verka og hér erum við stödd á miðri leið og ekkert annað í boði en að ljúka því verkefni sem okkur var falið ásamt samfylkingunni að endurreisa íslenskt efnahagslíf eftir brotlendingu frjálshyggjunnar og stjórnvaldsaðgerða liðinna ára þjóðin treystir vinstri flokkunum til að takast á við afleiðingar hrunsins og endurreisa efnahaginn á heilbrigðari grunni undir því trausti ætlum við að standa þótt gefið hafi á bátinn af og til munum við spýta í lófana og ljúka því verkefni sem okkur var falið atvinnuleysi má ekki festast í sessi því hafa stjórnvöld gripið til fjölda aðgerða og stór áform eru í pípunum sem munu skila sér í fjölgun starfa í byggingariðnaði verktöku ferðaþjónustu nýsköpun og sjávarútvegi svo eitthvað sé nefnt vinnumarkaðsaðgerðir hafa líka verið að skila árangri og samvinna við menntamálaráðuneytið hefur verið mikilvæg til að stuðla að virkni og menntun ungs fólks sem er á atvinnuleysisskrá mennt er máttur og fjölbreytt menntun auðveldar þjóðinni að mæta áföllum hverju sinni og virkja það hugvit og sköpunarkraft sem býr í landinu til endurreisnarstarfs atvinnumálin þau eru velferðarmál þau eru undirstaða þess að hagvöxtur eflist það eru mannréttindi fólks á vinnumarkaði að hafa atvinnu og geta tryggt sér og sínum framfærslu því er það mikilvægt að opinberir aðilar og einkageirinn sameinist í því að hleypa af stað brýnum framkvæmdum og viðhaldsverkefnum sem hleypa lífi í vinnumarkaðinn ekki er síður mikilvægt að verja þau störf sem fyrir eru í velferðarþjónustunni og gefa litlum og meðalstórum fyrirtækjum tækifæri á að byggja sig upp og ráða til sín fleira fólk að því hafa stjórnvöld verið að vinna tryggja verður sameign þjóðarinnar á auðlindum landsins í stjórnarskrá þegar þjóð er í vanda vakna við ýmsir draugar og hrægammar hafa læst klóm sínum í auðlindir okkar í gegnum þá einkavæðingu sem hafin var í tíð sjálfstæðisflokks og framsóknar tryggja verður með öllum ráðum að þjóðin hafi full yfirráð yfir auðlindum sínum og nýtingu þeirra fiskveiðistjórnarkerfið er dæmi um þær deilur sem verið hafa meðal þjóðarinnar um eignarhald og nýtingu auðlinda sjávar þessi ríkisstjórn hefur skýrt umboð

hafa látið vinna mikla greiningarvinnu um stöðu sjávarútvegsins og hvaða leiðir séu vænlegastar til að ná þeim markmiðum að eignarhald þjóðarinnar sé tryggt að eingöngu sé um nýtingarrétt að ræða að atvinna og byggðir verði efldar að hagkvæmni og sjálfbærni sé tryggð og að skapaðir verði möguleikar á nýliðun í greininni strandveiðarnar eru gott dæmi um opnun á kerfið sem hleypt hefur lífi í mörg sjávarpláss og kveikt von um að breytingar séu framundan og möguleikar á nýliðun í greininni án gífurlegra fjárfestinga það er sorglegt að sjá hve sjávarútvegurinn er skuldsettur í dag og hvað búið er að taka mikið fjármagn úr greininni og fjárfesta í óskyldum rekstri og áhættufjárfestingum sem tapast hafa starfshópurinn mun innan tíðar skila af sér tillögum til sjávarútvegsráðherra um þá valkosti sem nefndin mælir með við endurskoðun laga um stjórn fiskveiða síðan þarf að taka pólitíska ákvörðun sem fyrst á grundvelli þeirra tillagna góðir landsmenn í erfiðleikum geta falist tækifæri við eigum að nýta þessa umbrotatíma til að stokka upp spilin og gefa upp á nýtt forgangsraða í þágu velferðar og samfélagslegrar ábyrgðar